Książę Bismarck mówił, że są trzy rodzaje ludzi pierwsi, którzy uczą się z doświadczeń historii drudzy, którzy uczą się z doświadczeń własnego życia, no i jest trzeci rodzaj ludzie, którzy nigdy z niczego niczego się nie nauczą.

Niestety stało się tylko sygnałem do ataków na Europejczyków niezgadzających się z polityką aktualnych władz Unii Europejskiej.